Das Gebot der Stunde heißt jetzt Deeskalation. Auf der einen Seite ist der Einsatz von exzessiver Polizeigewalt gegen Demonstranten zu verurteilen, das steht außer Streit.

Man darf auch nicht vergessen, dass der Osten der Ukraine traditionell Russland zugewandt ist. Es ist für mich äußerst fraglich, ob die EU mit einer einseitigen Einmischung zur Beruhigung der Lage beiträgt.